die Zuständigkeit des Ausschusses noch nicht geklärt ist.

Es wird dann im nächsten Jahresbericht auch zu diesen Dingen etwas zu lesen sein.